Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'aimerais féliciter particulièrement notre collègue, Carlo Fidanza, pour ce rapport très réussi sur un nouveau cadre politique pour le tourisme européen.

Le but devra être d'apporter, par des actions concrètes, une dimension européenne à forte valeur ajoutée aux initiatives nationales et régionales. Dans ce rapport, nous nous exprimons en faveur de la promotion d'un tourisme plus durable, responsable et compétitif.

Les entreprises touristiques sont tenues d'adopter une politique socialement responsable, en créant des emplois de qualité pour du personnel qualifié, tout en facilitant et en améliorant la mobilité des salariés de ce secteur. Pour conclure, j'aimerais également rappeler les activités pionnières de l'Institut européen des itinéraires culturels, qui a son siège à Luxembourg, mais également les projets menés dans le cadre d'INTERREG, et notamment les nombreuses initiatives lancées dans la région, par exemple au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne, qui peuvent servir de modèles et qu'il faudrait promouvoir encore davantage.